Ja, hvala lepa za dodatna vprašanja. Zdajle trenutno pri sebi nimam konkretnih podatkov, ker se spreminjajo iz dneva v dan, glede zamud vam pa lahko takoj jutri zjutraj pošljemo ažurirane podatke, tako da jih boste dobili na elektronsko pošto. Kar se tiče, če, prihaja do zamude, ima center za socialno delo tudi diskrecijsko pravico, da lahko določene pavšalne zneske, kot ste jih navajali, seveda nakažejo taki družini. To tudi se mesečno na ta način poslužujemo takšnih, praks, je že to stalna praksa na centrih, v kolikor se zaostaja z, z reševanjem vlog, da na ta način seveda, poskušamo gasiti v požare, ki so seveda nastali v tej, reorganizaciji in seveda takim družinam predhodno naprej nakažemo, znesek, ki se pa potem ustrezno ko je izdana odločba, tudi poračuna. Kar se tiče kadrov, moram povedati, da v skladu s finančnimi možnostmi so bili centri za socialno delo, v zadnjem letu kadrovsko okrepljeni kar za enajst procentov, to je približno sto štirideset javnih uslužbencev, tako strokovnega kot administrativnega, kadra. Jaz mislim, da je izziv pred nami ta, da tudi z poskušamo to reorganizacijo sedaj s tudi vsebinsko nadgraditi, kar pomeni, da tudi, optimiramo določene procese, nenazadnje tudi sam, informativni izračun bo to omogočal, kar pomeni že v mesecu decembru, za te letne pravice, kot so otroški dodatki in pa štipendije, starši ne bodo potrebovali ponovno, vlagati vlog, ampak se bodo te kreirale v sistemu, avtomatsko. To pomeni, da centri za socialno delo ne bodo imeli več stika s, s samimi, strankami in seveda te vloge tudi vnašali sistem. V mesecu decembru je približno teh petindvajset tisoč, tako da bodo, centri za socialno delo prav gotovo, razbremenjeni tega administrativnega dela in, v, skladu s temi cilji bomo nadaljevali tudi, v prihodnosti, in seveda poskušali čim bolj, centre za socialno delo, opremiti, da bodo seveda sposobni, elektronskega načina poslovanja, zato bomo tudi s prvim januarjem uvedli informacijski sistem Krpan, v kolikor bodo testiranja v prihodnjih dneh pokazala, da je informacijski sistem že sposoben, da ga lahko vpeljemo brez večjih, težav, tako da, bo bo tudi, tukaj seveda centri bodo razbremenjeni določenega administrativnega dela, kar jaz mislim, da je tudi čas, da se začnejo, ukvarjati s strokovnim delom. Hvala lepa.